Domnule președinte, Europa vorbește despre uniune energetică și securitate energetică. Se vorbește mult, nu se pune în practică la același nivel.

Nord Stream nu se încadrează în nicio regulă de securitate, nici ca sursă, care s a dovedit imprevizibilă, politizată și generatoare de condiționalități, nici ca regulă de piață, determinând o dependență periculoasă de o singură sursă.

Este de neînțeles pasivitatea Europei relativ la încercările de diversificare din coridorul sudic. Este necesară implicarea activă, financiară, politică pentru alimentarea cu gaz a Uniunii Europene din zona sud estică din surse existente sau noi Azerbaidjan, Iran, Marea Neagră, Mediterana.